Volgens de Verenigde Naties is de Pakistaanse infrastructuur en dan moet je denken aan wegen, spoorlijnen, bruggen door de overstromingen zo getroffen dat zij terug zijn op het niveau van tientallen jaren geleden.

Is dit nu een voorbeeld van de waardengemeenschap waar de Europese Unie prat op gaat? Daarnaast bevat de overeenkomst onvoldoende waarborgen voor de mensenrechten.

Je zou verwachten dat de overeenkomst waarborgen bevat die recht doen aan de verantwoordelijkheden die je als staat neemt als je iemand uitzet naar een ander land. Het enige wat wij daarover eigenlijk echt hebben gehoord is dat de Europese Commissie erop zal toezien dat de lidstaten hun verplichtingen onder het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Verdrag van Genève nakomen.

Stuurt u ambtenaren mee naar Pakistan als er mensen op een vliegtuig worden gezet en hoe lang blijft u het lot van dergelijke mensen in de gaten houden?

De overeenkomst bevat te weinig waarborgen en komt op een volstrekt verkeerd moment.